Rezoluția privind Fondul Social European subliniază rolul acestuia în atingerea obiectivelor strategiei Uniunii 2020, strategie care fără instrumentele politicii regionale nu are nicio șansă să fie implementată cu succes la nivel național, regional sau local. Prin urmare, atâta timp cât politica regională și politica socială sunt politici interconectate, care funcționează împreună cu succes, nu cred că ar trebui sub nicio formă să acceptăm separarea Fondului Social European de fondurile structurale O astfel de decizie ar deschide ușa către sectorializarea fondurilor, creând astfel un precedent de nedorit în acest sens. Fondul Social European trebuie să rămână în cadrul fondurilor structurale, cu atât mai mult cu cât și a dovedit eficiența în toate regiunile europene, fiind de altfel un element cheie în lupta împotriva crizei economice alături de Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru a obține coeziune socială, economică și teritorială, avem nevoie de o politică regională comunitară puternică și bine finanțată. Prin urmare, consider că dimensiunea regională trebuie să ocupe în continuare locul care i se cuvine atât în cadrul bugetului Uniunii revizuit, cât și în cadrul viitorului buget Trebuie să respingem orice încercare de renaționalizare. Politica regională nu este o politică de caritate, ci o politică comunitară, destinată tuturor regiunilor, care să aducă creștere economică, inovare și competitivitate, un instrument care este la îndemâna tuturor statelor membre. Dacă dorim soluții adecvate nevoilor și realităților cu care ne vom confrunta și în viitor, trebuie să menținem același cadru și mă refer aici atât la principiile de bază, cât și la sumele alocate